Ja, najlepša hvala. Mogoče če gremo od, zadaj naprej. Zdaj, so vse mirovne misije - ne vem, če se lahko čisto strinjamo, no, Slovenija je bila tako ali drugače z tistim Ruplovim podpisom udeležena v Iraku od leta dva tisoč tri, ki je bil daleč od mirovne misije. Prav tako vloga v Afganistanu ni tako enoplastna ali pa črno-bela. So bili inštruktorji, so bili tisti, ki so pomagali, afganistanskim milicam in vemo, da je pač trenutno v Afganistanu čista katastrofa, kjer pravzaprav več, ni mogoče, vzpostaviti nekega normalnega, javnega reda, tudi zaradi tega, ker se, tako ali drugače, skozi leta, pa ne govorim zdaj za slovenske vojake, podpiralo, najprej mudžahide in potem je pač zadeva prerasla v v talibane in, in tako dalje in zdaj je pač tam, popolno razsulo, od države in pač tudi s tem, ko pošiljamo orožje dol, verjetno ne, pomagamo k temu, da bi se tam vzpostavil neki red in mir, in mir, ampak, samo "perpetuiramo" te, ta razkol, ki se je tam zgodil, ampak to je to je pač druga stvar. Nekaj, kar bi morali premisliti, je tudi, kakšen odnos bodo imeli do Nata. Zdaj, po eni strani ste vsi danes govorili, da smo se leta dva tri odločili, bomo šli v Nato in to je to. Zdaj ne smemo več o tem govoriti. Celo tako daleč je bilo, nekaj besed izrečenih, da se o tem ne bomo več pogovarjali. Zdaj, po eni strani imamo, raziskave inštituta Gallup, ki merijo naklonjenost, evropskih držav do, Združenih držav Amerike in ta je, pač v Sloveniji izrazito nizka, tako da jaz se ne strinjam, da če bi šli še enkrat na referendum, da bi bil rezultat enak. Moramo seveda vedeti, da se je takrat, zelo uspešno in pretkano referendum spletlo z referendumom o vstopu v Evropsko unijo in se je peljalo, tudi kampanjo na tak način, da gre, tako rekoč, za isto zgodbo, tako da je bilo tudi malo, zavajanja pri teh zadevah prisotnega, ampak to je spet druga zgodba. In drugo je pač, ja, "reflektirati", kakšen odnos bojo imeli do Nata. Ali biti članica Nata pomeni nujno, pristajati na vse, kar so, plani, taktike, strategije Nata, ali se da včasih biti, kritičen ali pa imeti drugačen pogled na to. Francozi so v nekem obdobju svoje zgodovine to, znali narediti s tisto zamrznitvijo članstva ali kaj je že bilo? In, mislim, da bi lahko pač neka trezna država znala izkoristit neke situacije ali pa neke svoje interese, za to, da jih, obvaruje oziroma da potegne, boljše poteze iz tega. Kar se tiče široke razprave, danes smo imeli možnost široke razprave. Mislim, da je bilo prijavljenih štiri ure petnajst minut, lahko bi kdo še več. Šlo je za široko razpravo o neki zelo preprosti, politični odločitvi in to je bila odločitev o tem, ali bomo kot državni zbor prevzeli nekaj pristojnosti več nase oziroma nekaj več teže in dajali, soglasja vladi pri tem, ko napotuje vojake. Nihče ni govoril, da bo zdaj državni zbor kar tako se sestal na kakšni izredni seji in pošiljal vojake po svetu, po, tako kot se mu "zapaše", po svoji, po svoji volji, ampak, še enkrat, na podlagi nekega gradiva, ki, kot je zdaj v zaključku povedal, minister, bi ga seveda taktično preučili, pripravili smernice, ocenili, na katere misije se splača iti, in bi potem samo to potrdil državni zbor, in tu ne vidim, kako bi jemali kakršnokoli strokovno moč ali pa, strokovno vsebino takšnim odločitvam. Ne vem, kako bi na tak način jemali pristojnosti vladi, bi samo, dali neko dodatno varovalko ali neko dodatno potrditev in, še enkrat, mislim, da je državni zbor tisti, ki ima največjo legitimnost, kar se tiče, demokratičnih odločitev. Tako da, to je ta vidik, ki smo ga želeli izpostaviti, razprava je bila. Ali je bila dovolj široka ali ne - ne upam oceniti, gotovo pa je pokazala nekaj, da so, določeni razlogi, recimo to, da je bila izglasovana, javna predstavitev mnenj o resoluciji, dovolj za to, da se, neko drugo zavezo, se pravi, tisto, ki je zapisana v koalicijski pogodbi, ki jo je sklenila ta vlada, dovolj za to, da se, bom rekel, ponagaja nazaj in zavrne idejo, ki je po našem mnenju dobra, prinaša državnemu zboru in poslancem več pristojnosti in ne nazadnje, lahko ubrani tisto, kar je, v korist državljank in državljanov.